Trzeba było tego dramatu, aby świat odkrył problem Jemenu nowego źródła terroryzmu.

Jesteśmy bezradni wobec sytuacji, która dzisiaj ma miejsce w Jemenie, a Europa i ten gmach są pełne głosów fałszywych obrońców praw człowieka, który współczuli więźniom z Guantanamo. Ci więźniowie wyszli na wolność, organizują zamachy na nowo i na nowo będą ginąć ludzie, a my będziemy mówili, że jesteśmy bezsilni. Chcę poprzeć w pełni to, co powiedział poseł Zemke bez współpracy wojskowej, bez współpracy wywiadowczej, bez współpracy instytucji powołanych do ścigania terroryzmu, będziemy ryzykować zdrowie i życie naszych obywateli.